Estamos en un momento decisivo para la PAC y, por un lado, es necesario que el futuro marco financiero plurianual no suponga un recorte drástico en los fondos destinados a esta política. Desde luego, desde la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, creo que nuestra intención es trabajar en esta línea. Mi otra segunda gran preocupación, que también está presente en este informe, está vinculada directamente a la cuestión presupuestaria, porque hay que evitar que un exceso de subsidiariedad dé lugar, con el tiempo, a una renacionalización de la política agrícola común. No podemos tolerar que esta política comunitaria, que tiene un papel importantísimo para la suficiencia alimentaria de la Unión Europea, deje de ser común. Esto solo generaría desequilibrios y problemas de competencia entre productores de distintos Estados miembros. Así pues, el informe que hoy debatimos es el primer paso del proceso de reforma en el que estaremos inmersos hasta el final de la legislatura.